Die Kommission ist ganz begeistert. Deswegen haben wir auch mit großer Freude den Auftrag angenommen, mit den betroffenen Regionen und Mitgliedstaaten eine Strategie zu entwickeln.

Es gibt einen breiten Konsens über die Prioritäten der Strategie, nämlich Mobilität, Umwelt und damit Umweltverbesserung und Steigerung des Wohlstandes. Ich freue mich, dass auch hier im Parlament immer wieder der integrierte Ansatz für diese neue makroregionale Strategie gutgeheißen und unterstützt wird. Es ist letztlich und das zeigt auch die Ostseeraumstrategie notwendig, dass es ein aktives Engagement aller Beteiligten gibt, von der lokalen über die nationale und die regionale bis zur europäischen Ebene.

alle müssen sich entsprechend einbringen. Im Donauraum scheint das gewährleistet zu sein. Es soll hier wirklich eine nachhaltige Entwicklung stattfinden.

in einer ökologisch adäquaten Weise zu beschäftigen haben.

Hier gibt es noch alle Möglichkeiten in der laufenden Programmplanung. Es geht um ein intelligentes Verknüpfen von operativen Programmen mit dem Ziel, bestimmte Projekte, die nur regionenüberschreitend umgesetzt werden können, gleichzeitig anzugehen.

Es gibt Folgekonferenzen, Berichte usw.

Ich darf Sie abschließend in ihrer Eigenschaft als Mandatare vor Ort ersuchen, darauf zu dringen, dass die vielen Aktionen, die schon heute ins Auge gefasst wurden, bewertet, für gut befunden, aber dann auch wirklich umgesetzt werden, damit der Intention von uns allen Rechnung getragen wird.